Desetletje nazaj smo govorili samo o bližnjevzhodni krizi v Gazi, sedaj govorimo še o krizi v Siriji, govorimo o krizi na severu Afrike. In sam strogo podpiram to, da Evropska unija zagotovi vsa potrebna sredstva za te nesrečne ljudi. Hkrati se pa pridružujem k apelom tistih, ki govorijo o nuji po kvalitetni, dolgoročni, stabilni politični rešitvi, ki bo prinesla mir v tem delu sveta. Kajti tako, kakor se razvijajo dogodki, smo lahko trdno prepričani, da bo iz dneva v dan, iz leta v leto več beguncev, nenazadnje vedno več beguncev, ki želijo priti v Evropo, in to so naši skupni problemi. Prizadevanja naj gredo tudi v to smer, da tudi vsi ostali, ki so soodgovorni in na nek način tudi čutijo odgovornost za ta problem, donirajo sredstva, ki so jih obljubili na konferenci v Kairu.